Ich war in der letzten Legislaturperiode die Berichterstatterin, in dieser Legislaturperiode Schattenberichterstatterin, und das war ein sehr langwieriger Prozess, um auch wirklich dafür zu sorgen, dass für die Bürger und Bürgerinnen eine Lösung gefunden wird, die ihnen in der Internationalität, in der sie leben, auch hilft, wirklich vernünftig leben zu können. Nach dem Sorgerecht bei gescheiterten Ehen, nach den Fragen des Erbschaftsrechtes haben wir jetzt das Güterrecht, und ich denke, dass damit wieder ein Schritt vorwärts gemacht wird, indem wir eine Hilfe geben, gerade den Menschen, die es sich zum Ziel gemacht haben, die einfach gesagt haben Wir leben dieses Europa, so wie es ist, in der ganzen Internationalität. Das ist eine gute Sache. Dem Europäischen Parlament war es von Beginn an ganz wichtig, auch dafür zu sorgen, dass die zwei Gesetzesvorschläge, die vorliegen nämlich zum einen für die eingetragenen Partnerschaften, zum anderen für die Ehen beide im Grundsatz die gleichen Rechte beinhalten, aber gleichzeitig und das ist immer ganz wichtig gewesen die unterschiedlichen Traditionen und Kulturen in den Mitgliedstaaten

Deswegen ist eben gerade diese Klausel, dass kein Staat gezwungen wird, zum Beispiel eingetragene Partnerschaften einzuführen wenn es die in seinem Land nicht gibt oder anzuerkennen, eine richtige und wichtige Formel.

Wir haben allzu häufig in diesen Bereichen gesehen, dass der stärkere, der reichere der beiden Partner wenn es ein Problem gab oder eine Scheidung oder Trennung sich hat durchsetzen können und der schwächere das Nachsehen hatte.

Es ist uns gelungen, ein Recht zu schaffen, in dem sowohl die Europäische Kommission wie auch der Rat den Vorschlägen des Europäischen Parlaments gefolgt ist. Deswegen ist es mir gar nicht mehr so wichtig, dass wir nur noch angehört werden, denn schließlich haben wir dann doch mitbestimmt, was in diesem Gesetz steht. Ich denke, mit diesem Stück Arbeit haben wir erneut dafür gesorgt, dass wir für tatsächliche Probleme, die Menschen haben, auch wirklich vernünftige Lösungen finden können.